Paní předsedající, pane místopředsedo Komise, váš koncept je v mnoha ohledech založen na fiskálních a finančních nástrojích, a proto zcela nepochybně bude mít dopad na životy a peněženky všech našich občanů a firem. Věřím, že vám záleží na tom, aby občané napříč EU vaše cíle dlouhodobě podporovali. To se může stát jedině tehdy, pokud jim budete říkat pravdu nejen o cílech, ale i o dopadech navrhovaných změn. Proto bys vás chtěl požádat, aby všechny obsažené návrhy a budoucí rozhodnutí byly opatřeny transparentní a pravdivou studií ekonomických a sociálních dopadů.

Máme uhelné, ocelářské, automobilové a jiné průmyslové regiony, které bez životaschopné strategie a dostatečného množství finančních prostředků nebudou vítězi tohoto procesu.